Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovani minister za finance! Rad vam bi zastavil vprašanje v zvezi s strategijo upravljanja državnega premoženja. Zdaj, dejstvo je, strategija upravljanja državnega premoženja je bila sprejeta poleti leta dva tisoč petnajst. Že pri sprejemu strategije upravljanja državnega premoženja smo v poslanski skupini SDS njenemu sprejemu nasprotovali z dejstvom, da je strategija napisana pomanjkljivo oziroma neustrezno v določenih delih besedila. Zdaj, kmalu, po sprejemu je tudi tedanje vodstvo Slovenskega državnega holdinga izrazilo, bi rekel, podobno zadevo glede, strategije upravljanja državnega premoženja, da je napisana pomanjkljivo in pa neustrezno. Menda naj bi tudi vodstvo SDH-ja na Ministrstvo za finance poslalo predlog k spremembi pa dopolnitvi strategije upravljanja državnega Zdaj, spoštovani minister, me zanima, glede na to, da je od tega že približno več kot tri leta, kdaj bo ste vi kot minister za finance oziroma vlada Marjana Šarca v državni zbor poslal prenovljeno strategijo upravljanju državnega premoženja? Ko boste poslal strategijo upravljanja državnega premoženja, me pa zanima, če bo v tej strategiji tudi Družba za upravljanje terjatev bank, tako imenovana slaba banka. Dejstvo je, da se je v od sprejema strategije upravljanja državnega premoženja tudi spremenil zakon, o slabi banki, in sicer slaba banka dejansko iz leta v leto iz mesec v leto dobiva, bi rekel, čim več upravljavskih funkcij. In, spoštovani minister, ko boste pripravljali novo strategijo upravljanja državnega premoženja, ali boste v to strategijo vključili tudi DUTB? Zdaj, dejstvo je, DUTB upravlja z vedno večjimi podjetji, ima vedno več deležev in ne nazadnje v javnosti in pa v medijih smo lahko bili priča v obdobju zadnjega pol leta ali pa, bi rekel, bolj, natančno, v obdobju zadnjega meseca dni, ko smo zaslišali, da naj bi se DUTB vključeval v upravljanje turističnega holdinga, naj bi se vključeval v tako imenovano novo družbo Adria, in bi rekel, zadnje informacije izpred približno teden dni, da naj bi država resno razmišljala o ponovnem bančnem stebru, ki bi nastal z vključitvijo države v Deželno banko in tukaj naj bi ponovno nastopala DUTB. Spoštovani minister! Zanima me, kaj je na tem in ali bo pri novi strategiji vključena tudi DUTB oziroma, kdaj boste poslali v državni zbor novo dopolnjeno strategijo upravljanja državnega premoženja. Hvala.